Herr Präsident!

Das ist für uns aus dänischer Sicht etwas völlig Neues, und wir werden alles daran setzen, Sie in diesem Programm aktiv zu unterstützen, sowohl bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen etwa in der Finanzmarktregulierung als auch bei ihrem Bemühen, nicht die intergouvernementale Methode zum Erfolg zu führen, sondern die Gemeinschaftsmethode Sie haben es ausdrücklich betont als den Maßstab der europäischen Politik durchzusetzen. Wir stehen an Ihrer Seite, wenn Sie diese Initiativen ergreifen, Frau Ministerpräsidentin. Ich möchte eines hinzufügen Führen Sie Dänemark aus der europaskeptischen Ecke heraus!

Sie haben die Chance, nicht nur den Euro zu stabilisieren, sondern diese bisherige dänische Meinung umzudrehen und einen aktiven Schritt hin zum Euro zu machen. Lassen Sie mich ein Weiteres ergänzen Ihr Programm wird von uns unterstützt.